2020. Predsa ide o to, či Európa v budúcnosti bude konkurencieschopná, či naši výskumníci budú mať nové patenty, či sa tieto patenty dostanú do skutočného praktického využitia a prinesú so sebou samozrejme zamestnanosť, veď to je aj jeden z hlavných problémov a výziev Európskej únie. Inovácie prinášajú vytvorenie nových príležitostí a nositeľmi takýchto tendencií sú práve univerzity aj v regiónoch, nielen v hlavných mestách. Aj v regiónoch sú univerzity, vytvárajú vytvárajú priestor pre mladých výskumníkov. Malé a stredné podniky sa vedia najlepšie prispôsobiť týmto výzvam a tieto nové aplikácie vedia hneď aj použiť vo svojej výrobe.